Ja. Spoštovani minister, hvala lepa. Jaz, verjamem, da gre za kompleksne zadeve, sploh, ko gre za te visoko tehnologijo in tako naprej, ampak vendarle, ne, zanimivo je, da v prvi fazi, ne, tega sodelovanja bo to podjetje izbrano OneDrone zgolj iskalec identifikator, domačega znanja oziroma drugih slovenskih podjetij, ki naj bi takšno znanje imela. In da, in to me iskreno preseneča, no, da eno ministrstvo ni sposobno samo sestaviti seznama tistih nekaj, domačih podjetij s tovrstnim znanjem, kot da bi bilo to na stotine tovrstnih subjektov. Tako da to, ta ta vaš odgovor je, malo neprepričljiv, no, sploh v luči tega, da, država s tem podjetjem taistim, ne, OneDrone sodeluje že od leta dva petnajst in je za različne, torej storitve in produkte temu podjetju že bilo s strani države nakazanih štiristo petinšestdeset tisoč evrov, samo vaše ministrstvo je že plačalo temu podjetju štirinajst tisoč šeststo sedemintrideset cela enainosemdeset evrov. In zdaj, ko se je pač pogodba s tem podjetjem o preizkušanju dronov zaključuje, pa paše tukaj pač ta študija, okej, razumem, je kompleksna, je visoko zahtevna, ampak vendarle prva faza študije je zgolj identifikacija, zgolj nabor domačega znanja tistih nekaj podjetij, ki so verjetno, verjetno že identificirana, pa vendarle preseneča, da se taka stvar plačuje. Ne. Zanima me torej, zakaj vedno znova to podjetje. Rekli ste, da je pač najnižjo, ceno verjetno podala, ampak lepo vas prosim, vedno isto podjetje se znajde v tej sliki. In tudi zanima me, kako komentirate dejstvo, da v drugih državah pa pri tako občutljivih zadevah, ko gre za razvojne zadeve pri vojaški opremi, vendarle to izvajajo, državne institucije takšne zadeve in, sploh ko gre za identifikacijo? No, tako da to to je dejansko zelo zelo čudno, no, da takšne storitve plačujemo. Razumem kaj bolj kompleksnega, ampak samo, sestavo registra, nabora teh podjetij, lepo vas prosim, bi pa menda že bili sposobni na ministrstvu sami.